Ja, spoštovana predsedujoča, predlagam, no, da se v skladu s poslovnikom opravi javna razprava v zvezi z upravljanjem državnega premoženja. Zdaj, glejte spoštovani minister, no, tri leta nazaj je tedanje vodstvo SDH-ja poslalo, bi rekel, vrsto pripomb na Ministrstvo za finance. Vi, kot minister, ste že več kot eno leto na svojem položaju in verjetno je upravljanje državnega premoženja ena izmed, verjetno, vaših najpomembnejših funkcij in, več kot tri leta se že napoveduje nova strategija o upravljanju državnega premoženja v državnem zboru. v zadnjem obdobju pa lahko vidimo, da, imam občutek, tako vlada kot Ministrstvo za finance, nemirno, bi rekel, mimo Strategije upravljanja državnega premoženja koristi Družbo za upravljanje terjatev bank, tako imenovana slaba banka, za vzvod z upravljanjem, državnega premoženja. Navedel sem turistični holding, navedel sem novo Adrio in, bi rekel, kot sem že rekel, in ste sami rekli, pač iz medijev, da naj bi država resno razmišljala, o novem bančnem stebru, bančnem stebru z vstopom v Deželno banko, in vprašanje je bilo zgolj, bi rekel, zelo kratko, spoštovani minister, na katerega niste odgovorili. Če ste odgovorili, da bo prišla Strategija upravljanja državnega premoženja v državni zbor šele enkrat naslednje leto, sem jaz prepričan, da je to bistveno prepozno, kajti na trgu so se vam zgodile, bi rekel, bistvene spremembe, ki po mojem mnenju terjajo, bi rekel, da Strategija upravljanja državnega premoženja v državni zbor pride bistveno prej, bistveno prej, kajti se mi zdi, da ni "fer", da bo zdaj, bi rekel, mimo strategije DUTB upravljal, bi rekel, s tako imenovanimi tremi pomembnimi stebri. Zato, spoštovana predsedujoča, predlagam, da na eni izmed naslednjih sej državnega zbora, opravimo javno razpravo o upravljanju državnega premoženja v danem trenutku upravljanja državnega premoženja v prihodnosti in pa seveda, kdaj bo državni zbor dobil novo strategijo upravljanja državnega premoženja.